Az áfa a tagállamok meghatározó bevételi forrása, jelentős probléma, hogy a megállapított áfa és a befizetett áfa nem egyezik, a különbség folyamatosan növekszik. Mindez megköveteli, hogy egységes szabályozást vezessünk be, ami segíti a határokon átnyúló áfacsalások kockázatának a mérséklését, valamint az egységes piac kialakítását. Lényeges változás, hogy a termékek egyik tagállamból a másikba történő értékesítését úgy adóztassák meg, mintha terméket ugyanabban a tagállamban vásárolnák meg, ahonnan származik. Ehhez harmonizált, határokon átnyúló informatikai rendszert kell működtetni. A módosításokkal együtt az irányelv segítséget nyújthat az adórendszer harmonizációjában, miközben a nemzeti adóhatóságok szerepét továbbra is fontosnak tartja.